Il est motivé, selon vous, par une économie sociale de marché compétitive et la nécessité de surmonter la crise, mais il est surtout motivé par l'avancée de l'Union économique et monétaire, au détriment des spécificités nationales. Vous allez donc, dans certaines publications, jusqu'à mettre en doute la performance des systèmes sociaux nationaux. Vous promouvez ainsi des outils prétendument bienveillants, comme l'harmonisation des systèmes de sécurité sociale et l'égalité hommes femmes par la conciliation vie publique vie privée, mais cela cache mal la réalité. En France, pays encore privilégié, il faut maintenant que deux personnes du même foyer travaillent pour obtenir le même revenu qu'une seule personne il y a 20 ans. Votre prétendue conquête des droits de la femme n'est en fait que la constatation d'une obligation économique et familiale, non obligatoirement un choix ou un épanouissement. Laissons donc les femmes choisir leur vie professionnelle, en fonction de leurs études et comme elles l'entendent